w Moskwie nieznani sprawcy ciężko pobili dziennikarza Olega Kaszyna. Ten brutalny, nie rabunkowy napad zasługuje na najwyższe potępienie. W tym przypadku zauważamy i doceniamy szybką reakcję oraz osobiste zaangażowanie prezydenta Miedwiediewa w poszukiwanie sprawców i liczymy, że będą one skuteczne. Druga informacja 31 października po raz pierwszy od dwóch lat bez interwencji milicji odbyła się demonstracja opozycji na Placu Tryumfalnym w Moskwie. Przyjmujemy to jako obiecujący sygnał ze strony władz rosyjskich, żywiąc nadzieję, że wieloletnie apele Parlamentu Europejskiego o dalszą demokratyzację życia publicznego w Rosji nie pozostają bez echa. Trzecia informacja W Bagdadzie 10 dni temu doszło do ataku na chrześcijan modlących się w swoim kościele. Były ofiary śmiertelne i byli ranni. W imieniu Parlamentu Europejskiego po raz kolejny wzywam do poszanowania wolności wyznania i zakończenia przemocy na tle religijnym w tym regionie świata. Czwarta informacja 10 grudnia w Sztokholmie odbędzie się uroczystość wręczenia tegorocznych nagród Nobla. Za niedopuszczalne uważamy próby wywierania nacisków przez władze Chin na państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby nie uczestniczyły w tej ceremonii. Parlament Europejski niestrudzenie zabiega o poszanowanie podstawowych i niezbywalnych praw każdego człowieka na całym świecie, nie wyłączając oczywiście Chin.